Vous aurez beau mener des campagnes de communication avec, d'ailleurs, l'argent public pour tenter de convaincre les peuples d'Europe de l'utilité de l'Union européenne, les faits restent néanmoins têtus. La concentration thématique, élaborée pour éviter le saupoudrage des fonds, délaisse les zones rurales et périurbaines au profit des grandes métropoles. La complexité administrative inhérente à la bureaucratie décourage de nombreux bénéficiaires et porteurs de projets de recourir aux fonds européens. Enfin, l'introduction de critères ex ante conditionne l'attribution de ces fonds structurels à la mise en œuvre de politiques d'austérité ultralibérales dans les États membres. Souvenez vous, il y a à peine quelques semaines, vous discutiez de la suspension des fonds destinés à l'Espagne et au Portugal, qui ne respectaient pas leurs objectifs de déficit public, vous faisiez mine de vous indigner et de vous y opposer, mais le mal est fait. Cette épée de Damoclès a définitivement discrédité les Fonds ESI, utilisés pour contraindre les États membres à respecter les injonctions de Bruxelles.